frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað fjörutíu og sex nítján hundruð níutíu og sex um öryggi raforkuvirkja neysluveitna og raffanga lagt er til að við núverandi lög frá nítján hundruð níutíu og sex bætist fjórar nýjar greinar þær fjalla um skilyrði fyrir löggildingu og takmarkaða löggildingu til rafvirkjastarfa við háspennuvirki og lágspennuvirki nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund atla frey guðmundsson og jón ögmund þormóðsson frá viðskiptaráðuneyti með frumvarpinu er lagt til að ákvæði um löggildingu rafverktaka verði sett í lög um öryggi raforkuveitna neysluveitna og raffanga en hingað til hafa þessi ákvæði verið í reglugerð frumvarpið er meðal annars lagt fram vegna athugasemda umboðsmanns alþingis samanber mál númer fjögur þúsund þrjú hundruð áttatíu og átta tvö þúsund og fimm rétt er að taka fram að á vegum viðskiptaráðuneytis stendur yfir heildarendurskoðun á ákvæðum laganna nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali en þær eru flestar tilkomnar vegna athugasemda frá neytendastofu sem annast löggildingu rafverktaka birkir j jónsson og höskuldur þórhallsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta rita sjöunda maí tvö þúsund og átta ágúst ólafur ágústsson form guðfinna s bjarnadóttir jón bjarnason birgir ármannsson ellert b schram jón gunnarsson og björk